forseti vill tilkynna að með bréfi dagsettu tuttugasta maí tvö þúsund og ellefu hefur forseti óskað eftir því við félags og tryggingamálanefnd að hún fjalli um skýrslu ríkisendurskoðunar um vinnumálastofnun forseti hefur einnig óskað eftir því við samgöngunefnd að hún fjalli um skýrslu ríkisendurskoðunar um samgönguframkvæmdir þetta er í samræmi við reglur um þinglega